Ik betreur het dat de waterkwaliteit en medicijnresten in het water te weinig aandacht krijgen in deze rapportage. Ook de inzet van grondeigenaren en provincies voor de verbeterde uitvoering van Natura 2000 mis ik. Boeren moeten opkrassen vanwege stikstofneerslag op natuurgebieden, eeuwenoude familiebedrijven moeten in Twente worden verplaatst. Maar hoe gaan we om met andere sectoren? Hoe anders gaan lidstaten als Nederland om met belangen van het grote geld, met olie en gaswinning? Daar wil ik het over hebben. In de regio Twente in Overijssel wordt vervuild afvalwater van de oliewinning geloosd onder drinkwater en Natura 2000 gebieden.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij en de rijksoverheid weigeren echter al jaren om afvalwater te laten zuiveren voorafgaand aan lozingen in de ondergrond van kwetsbare waterwin en natuurgebieden.